Mijnheer Salini, het goede nieuws is eigenlijk dat zonne energie vandaag volledig rendabel is op zichzelf.

Ik denk dat het goed is om deze verslagen te hebben. Ik denk dat het belangrijk is om ook een keer te reflecteren.

Dat betekent dat we ambitieus moeten zijn.